Chère collègue, j'ai entendu votre plaidoyer, mais j'ai l'impression que, dans votre énumération, vous oubliez certains épisodes, comme lorsque certains ont imaginé que la sortie de crise pour l'Union européenne passerait par un pacte euro plus qui niait totalement toute dimension de l'investissement social

Je crois qu'il faut aussi que vous cherchiez dans votre propre camp la responsabilité de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.